Voorzitter, in Nederland hebben we een gezegde geen woorden, maar daden.

De begroting mag niet stijgen, maar de toetreding van Kroatië alleen al kost de burger tot nu toe zo'n 1 miljard euro en het gaat nog veel meer kosten. Collega Vaughan stelt voor de structurele en organisatorische hervormingen voort te zetten, maar het Comité van de regio's, dat werd gevraagd om precies dàt te doen, heeft tot op de dag van vandaag helemaal niets gedaan, zo blijkt uit de recente begrotingscontrole. Instellingen worden opgeroepen om te bezuinigen, maar het Europees Hof van Justitie gaat lekker door met uitbreiden, dat heeft geen boodschap aan de burger. De begroting voor reis en individuele vergoedingen wordt tijdelijk bevroren en het klinkt aardig, maar wat werkelijk moet gebeuren, is een zware besparing.

Zo stijgt elk jaar de begroting.

Het is de hoogste tijd voor de Europese Unie om de oren eens niet naar de socialistische mooipraterij te laten hangen, maar naar de kiezer die de werkelijke rekening betaalt.